um sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á heimilum og stofnunum sem heyra undir lög númer tuttugu og sex tvö þúsund og sjö frumvarp þetta á sér nokkuð langa sögu aðdragandinn hefur verið lengri en ég hefði viljað og margir orðnir mjög langeygir eftir að niðurstaða fengist í það mál hvernig ríkisvaldið hygðist bæta þeim sem urðu fyrir illri meðferð eða ofbeldi á breiðavíkurheimilinu eða öðrum sambærilegum

áður en ég vík að efni frumvarpsins vil ég fara nokkrum orðum um forsögu málsins í kjölfar umfjöllunar fjölmiðla um slæman aðbúnað á breiðavíkurheimilinu ákvað þáverandi ríkisstjórn undir forustu geirs h haarde að láta fara fram rannsókn á því hvernig rekstri vistheimilisins var háttað á árabilinu nítján hundruð fimmtíu til nítján hundruð áttatíu og eftir atvikum hliðstæðra stofnana og sérskóla þar sem börn dvöldu jafnframt var ákveðið að veita þeim sem þess óska sérfræðilega aðstoð við að takast á við minningar um þungbæra reynslu af dvöl á slíkum heimilum í kjölfarið lagði þáverandi forsætisráðherra fram frumvarp á alþingi um slíka rannsókn sem varð að lögum númer tuttugu og sex tvö þúsund og sjö sett var á fót nefnd undir formennsku róberts r spanó prófessors sem hefur unnið skipulega að því að kanna tiltekin heimili og stofnanir sem falla undir lögin nefndin hefur nú lokið við könnun á starfsemi vistheimilisins breiðavíkur heyrnleysingjaskólans vistheimilisins kumbaravogs og skólaheimilisins bjargs skýrslur um starfsemi þriggja stofnana við viðbótar verða afhentar forsætisráðherra hinn þrítugasta júní tvö þúsund og tíu það er vistheimilisins reykjahlíðar vistheimilisins silungapolls og heimavistarskólans jaðars loks verður skilað skýrslu um upptökuheimili ríkisins og unglingaheimili ríkisins hinn fimmtánda apríl tvö þúsund og ellefu í fyrirliggjandi skýrslu er farið mjög rækilega í saumana á starfsemi viðkomandi heimilis eða stofnunar og ályktanir dregnar um það hvort telja megi að börn sem þar voru vistuð hafa orðið fyrir illri meðferð eða ofbeldi af hálfu starfsmanna eða annarra vistmanna of langt mál væri að fara að rekja niðurstöðurnar en vissulega er það mjög misjafnt hvernig ástandinu var háttað eftir að skýrsla um breiðavíkurheimilið kom út fól þáverandi ríkisstjórn viðari má matthíassyni prófessor að útfæra í frumvarpinu bótafyrirkomulag það frumvarp var síðan kynnt breiðavíkursamtökunum á fundi í ágúst tvö þúsund og átta undirtektir voru ekki góðar meðal annars vegna fjárhæðar bóta en þar gátu samkvæmt því frumvarpi hæst orðið rúmar tvær milljónir eða tvö komma sex milljónir króna á núvirði þá var gerð alvarleg athugasemd við aðferðafræðina við mat á miska og varð ekki frekari framhald á málinu um sinn ég ákvað síðan vorið tvö þúsund og níu að taka málið upp að nýju á svari við fyrirspurn háttvirts þingmanns helga hjörvars á alþingi tólfta mars tvö þúsund og níu bar ég fram afsökunarbeiðni fyrir hönd íslenskra stjórnvalda og íslensku til handa fyrrverandi vistmönnum á breiðavíkurheimilinu og fjölskyldna þeirra vegna þeirra ómannúðlegu meðferðar sem þeir voru látnir sæta á þeim tíma höfðu ekki komið út skýrslur um önnur heimili en ég tók samt fram að afsökunarbeiðnin næði til allra þeirra sem hefðu sem börn verið vistaðir á stofnunum eða heimilum fyrir tilstuðlan opinberra aðila hér á landi og sætt þar illri meðferð eða ofbeldi nú þarf að fylgja málinu eftir með bótagreiðslum til að sættir náist að fullu eftir viðræður milli ráðuneytisins og fulltrúa breiðavíkursamtakanna um bótafyrirkomulag var ákveðið á setja á fót starfshóp við að útfæra frumvarp vil ég nota tækifærið og þakka breiðavíkursamtökunum og öllum þeim einstaklingum sem hafa fót sig í samband við ráðuneytið í vetur til að leggja orð í belg varðandi undirbúning frumvarpsins fyrir þeirra framlag

vík ég nú nánar að efni þessa frumvarps sem hér liggur fyrir samkvæmt því eiga fyrrverandi vistmenn á heimilum sem falla undir lög númer tuttugu og sex tvö þúsund og sjö bótarétt ef tiltekin skilyrði eru uppfyllt liggja þar fyrir

til þess af dómsmálaráðherra þarf að hafa gefið út innköllun vegna krafna viðkomandi einstaklingur þarf að hafa beðið varanlegan skaða af illri meðferð eða ofbeldi sem hann varð fyrir hugtakið varanlegur skaði er skilið vítt þannig að það nái til félagslegra faleiðina eins og missis tækifæra þá er hér lagt til að hámarksfjárhæð bóta verði sex milljónir króna en greiðslur verði í áföngum fari bætur yfir tvær milljónir króna varðandi fjárhæð er litið meðal annars til dómaframkvæmdar varðandi miskabætur í sambærilegum málum en einnig hinnar sérstöku aðstæðna þar sem samfélagið brást þeim sem síst skyldi og langan tíma hefur tekið fyrir þá að ná fram viðurkenningu og leiðréttingu sinna mála við ákvörðun bótafjárhæðar á samkvæmt frumvarpinu að líta jafnt til alvarleika illrar meðferðar eða ofbeldis sem neikvæðra afleiðinga bætur verða skattfrjálsar undanþegnar fjárnámi og munu ekki koma til frádráttar öðrum greiðslum úr opinberum sjóðum málsmeðferð er í tveimur þrepum samkvæmt frumvarpinu dómsmála og mannréttindaráðherra sem fara mun með framkvæmd laganna mun fela tilteknum sýslumanni að fara yfir lýstar kröfur og gera viðkomandi sáttaboð telji hann líkur á að bótaskilyrði séu uppfyllt lögð er áherslu á hraða og einfalda málsmeðferð af hálfu sýslumanns uni fyrrverandi vistmaður ekki sáttaboði eða hafi kröfu hans verið synjað getur hann snúið sér til sérstakrar úrskurðarnefndar sem komið verður á laggirnar þar með fara fram ítarleg könnun á aðstæðum viðkomandi einstaklings og honum gefinn kostur á að gefa munnlega skýrslu loks munu einstaklingar geta leitað til dómstóla verði þeir ósáttir við niðurstöðu úrskurðarnefndar vegna þess að ljóst er að hefðbundin sönnun er torveld þegar svo langt erum liðið er slakað á sönnunarkröfum samkvæmt frumvarpinu sýslumanni er gert að bjóða fram sættir telji hann líkur á að bótaskilyrði séu uppfyllt sömuleiðis ber úrskurðarnefnd að líta til þess að nægilega sé í ljósi xxx að bótaskilyrði séu uppfyllt

vega allþungt við mat á frásögnum einstaklinga sem gera bótakröfur en svigrúm verður samt sem áður til að koma fram með nýjar upplýsingar sérstakur tengiliður vegna vistheimila skal koma upplýsingum um bótaúrræði með virkum hætti á framfæri við þá sem kunna að eiga bótarétt aðstoða við kröfulýsingar og leiðbeina einstaklingum um hvernig þeir geta sem best nýtt sér ýmsa opinbera þjónustu sem er í boði svo sem varðandi menntun og endurhæfingu erfitt er að áætla kostnað fyrir ríkið af bótagreiðslum meðal annars vegna þess að rannsókn á viðkomandi heimilum og stofnunum er ekki enn lokið í kostnaðarumsögn fjármálaráðuneytisins er tekið það dæmi að ef hundrað manns eiga rétt á bótum og hljóta meðalbætur verður kostnaður ríkisins tvö hundruð milljóna króna auk kostnaðar af starfi úrskurðarnefndar rétt er að árétta að talan í frumvarpinu kveður á um hámarksbætur en búast má við að bætur sem boðnar verða fram spanni allan skalann frá til dæmis fimm hundruð þúsund upp í sex milljónir þeir sem verst hafa orðið úti og bera mestan skaða falla í efsta flokk það verður verkefni sýslumanns og úrskurðarnefndar að raða mönnum niður í bótaflokka með sanngjörnum hætti einnig verður heimild fyrir ráðherra að útfæra slíkt í reglum ef þurfa þykir í þeim tilfellum þar sem sveitarfélag rak vistheimili er gert ráð fyrir því í frumvarpinu að samið verði um skiptingu kostnaðar af bótagreiðslum ef á reynir er ekki við öðru að búast en að viðkomandi sveitarfélög muni taka vel í sanngjarna málaleitan ríkisins að þessu leyti fyrrverandi vistmenn geta hins vegar eftir sem áður og óháð slíkum samningum sótt rétt á grundvelli laganna haft var samráð við samband íslenskra sveitarfélaga um orðalag viðkomandi ákvæðis í frumvarpinu við gerð frumvarpsins var einnig haft náið samráð við breiðavíkursamtökin en einni könnun samtök þar sem fyrrverandi vistmenn eru félagar það er félag heyrnarlausra tekið hefur verið tillit til margra athugasemda sem bárust meðal annars að því er varðar erfðarétt eftirlifandi barna og maka þáttum sem hafa áhrif á bótafjárhæðir félagslegar afleiðingar atriði sem gerðu vist sérlega þungbæra eins og tímalengd og ungur aldur virðulegi forseti eins og ég hef rakið eru viðbrögð stjórnvalda við upplýsingum um óforsvaranlega meðferð á börnum í fortíðinni margþætt í fyrsta lagi hefur verið unnið skipulega að því að rannsaka hvað í raun gerðist í öðru lagi hefur viðkomandi einstaklingum verið boðin sálfræðileg aðstoð í þriðja lagi hef ég sem forsætisráðherra borið fram afsökunarbeiðni fyrir hönd stjórnvalda og þjóðarinnar allrar

endurmenntunar og endurhæfingar það er von mín að með samþykkt þessa frumvarps verði skapaðar forsendur til að ná sátt um milli samfélagsins og þeirra einstaklinga sem í hlut eiga

að farið sé ofan í kjölinn á þeirra málum forsætisráðuneytið er nú með til athugunar erindi frá þroskahjálp þar sem farið er fram á sambærilega rannsókn á högum barna með þroskahömlun fyrr á árum sem vistuð voru á opinberum stofnunum virðulegi forseti að svo mæltu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar allsherjarnefndar og annarrar umræðu